Es ist aber nicht die wirtschaftliche Aktivität von Unternehmen, sondern wir werden einzelnen Geschäftsmodellen von Staaten, die sich auf Kosten anderer Staaten hier bereichern, einen Strich durch die Rechnung machen. Wir werden es nicht zulassen, dass staatlich organisiertes Steuerdumping weiter in Europa so fortgeschrieben wird, wie das in der Vergangenheit der Fall war, und dann müssen einzelne Staaten umdenken. Ich bin sicher, dass wir hier im Haus, bei den Bürgerinnen und Bürgern Europas hierfür eine deutliche Mehrheit bekommen denn es kann nicht sein, dass einzelne Staaten dafür sorgen, dass sie ein wenig bekommen, das Gros der Staaten aber überhaupt nichts an Steuern, die sonst jedes Unternehmen zu zahlen hat. Da werden wir vorankommen. Ich glaube nicht, dass wir die Unternehmen als solche gefährden werden.